Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen heute das Ergebnis von über einem Jahr als Berichterstatter zu präsentieren, ein Gemeinschaftswerk, das gemeinsam mit den Schattenberichterstattern, weiteren Kollegen im sowie mit zahlreichen Experten und Vertretern, auch aus der Arktis, entstanden ist. Wir haben einen breiten Konsens erzielt und erheben den Anspruch, eine nachhaltige Politik gegenüber dem Hohen Norden formuliert zu haben. Der Bericht analysiert den neuen Stellenwert der arktischen Region und beschreibt, wie aus Sicht des Europäischen Parlaments die Politik der EU gegenüber unseren Nachbarn im Norden gestaltet werden sollte. Mein Leitgedanke ist hierbei das Angebot der Kooperation mit den Staaten und Institutionen unserer nördlichen Nachbarschaft. Wir wissen, was bereits an bi und multilateraler Zusammenarbeit der Anrainer stattfindet. Norwegen und Island sind uns ja auch abgesehen von arktischen Themen umfassend im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schengen Zusammenarbeit verbunden. Wir bringen uns als EU bereits als Ad hoc Beobachter im Arktischen Rat ein, aber ich möchte deutlich machen, dass ich es für sehr wünschenswert hielte, der EU einen permanenten Beobachterstatus einzuräumen. Dies vor allem deshalb, weil fast alle Politikbereiche, die gegenüber der Region relevant sind, zumindest teilweise vergemeinschaftet sind. Dieses Kooperationsangebot ist auch deswegen als solches formuliert, weil wir als EU in der Arktis nicht aus eigenem Recht agieren oder etwas initiieren können. Wir sind weitgehend auf die Kooperationsbereitschaft der direkten Anlieger angewiesen. Einen Schwerpunkt in diesem Bericht habe ich auch der menschlichen Dimension gewidmet. Bei allen Einzelbereichen der Politik, die gemeinsam betrieben werden können, müssen alle Beteiligten immer im Auge haben, dass es die Bewohner der Arktis sind, deren Belange angemessen berücksichtigt werden müssen. Dabei geht es sowohl um die Urbevölkerungen in den Staaten, deren Lebens und Wirtschaftsweise als solche für das Prinzip der Nachhaltigkeit steht, als auch um die anderen dort lebenden Bürger. Wir akzeptieren, dass diese Bewohner der Arktis die Weiterentwicklung ihres Lebensraums wünschen, also keine Festschreibung des Ist Zustandes wie in einem Nationalpark. Deshalb sind wir mit den Partnern bestrebt, Eingriffe in die Natur und in die natürlichen Lebensräume immer auf höchstmöglichem Schutzniveau zu gestalten. Die EU ist attraktiver Kooperationspartner für arktische Staaten, weil wir bei zukunftsweisenden Bereichen der Politik Vorreiter sind wie in Sachen Umweltschutz und bei der Bekämpfung des Klimawandels. Ob der stärkste Binnenmarkt der Welt eine ambitionierte Umweltpolitik betreibt oder nicht, macht für diese Region deshalb auch einen Unterschied. Die EU ist auch deshalb als Kooperationspartner attraktiv, weil wir naheliegende Kunden für die Rohstoffe der Arktis nicht nur für Öl und Gas, aber zum Beispiel auch für seltene Erden sind. Wir sollten hier guten Beispielen nacheifern, wie wir es in der norwegisch russischen Kooperation im Shtokman Feld der Barentssee erleben. Man kooperiert dort bei der Ausbeutung dieser Vorkommen nach höchsten norwegischen Umweltstandards. Aus aktuellem Anlass hoffe ich, dass Entsprechendes auch für die in der vergangenen Woche vereinbarte Kooperation zwischen Russland und BP im Eismeer gilt. Künftig werden unsere Erdbeobachtungssatelliten sowohl im Umweltbereich als auch bei der Erschließung neuer Seewege wie der Nord Ost Passage wertvolle Unterstützung leisten können. Durch die Zusammenarbeit hier besteht zum Beispiel die Möglichkeit, die Schifffahrtswege nach Ostasien wesentlich abzukürzen.

40 Prozent der Welthandelsflotte ihr Eigen nennt, ist das ein wichtiger Faktor, vor allem in finanzieller Hinsicht. Unser Forschungsrahmenprogramm bietet wertvolle Unterstützung bei der weiteren wissenschaftlichen Zusammenarbeit der Polarinstitute auf ihren Forschungsstationen in der Arktis. Unsere Partner im Norden kennen die EU als kompetenten Kooperationspartner. Aber wir können bei der Formulierung, Abstimmung und Implementierung unserer Politik dadurch besser werden, dass wir die zuständigen Stellen innerhalb der Kommission in der GD MARE zusammenfassen und auch etwas Entsprechendes im EAD einrichten. Darüber hinaus könnte ein arktisches Info Center, das alle relevanten Informationen sammelt und auswertet, unsere Datenbasis weiter verbessern. Auch könnte die Entwicklung eines zirkumpolaren Kofinanzierungs und Programmierungsmechanismus mit den Partnern im Norden ein Instrument zur besseren und effizienteren Kooperation bei Forschung und Entwicklung sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Politikentwurf bessere Leitlinien für eine umfassende und erfolgreiche Arktispolitik der EU abgeben, die auch unseren nördlichen Nachbarn nutzt.